A követelmény a biztosokra nézve a következő kellene hogy legyen az alkalmas ember az életútjának, felkészültségének megfelelő helyre. Azonban a biztosok jelölésének és megválasztásának módja garantálja, hogy ez a pozitív eredmény csak esetlegesen következzen be. A kormányok nem feladatra ajánlanak, hanem tisztségre. Akit jelölnek hacsak nem lép vissza abból az Uniónak a biztosa lesz.

Ez azt jelenti, hogy a gombhoz akarok kabátot keresni. Ami említésre méltó még a szakbizottsági meghallgatást követően nem kerül sor szavazásra, hanem egy szűk kör levelet ír a meghallgatásról. Önök állandóan a demokráciáról beszélnek, mégis félnek a közvetlen szavazástól.

A meghallgatások során a biztosjelöltek konkrétumot alig mondtak. Nem akartak vállalni elkötelezettséget, nem akartak vállalni számonkérést. Az azonban így is világossá vált, hogy nem szakítanak az előző Bizottsággal, központosított Európát akarnak, a pénzügyi válság tanulságait nem vonták le, liberális gazdaságpolitikát folytatnak. Ezért sokan vagyunk, akik nem fogjuk megszavazni ezt a Bizottságot, és ettől mi nem vagyunk Európa ellenesek, csupán azt tesszük, amit a választóink sok millió európai állampolgár tőlünk elvárnak.